Herr Präsident! Vielen Dank, dass ich noch einmal kurz das Wort ergreifen darf. Ich habe eine große Bitte an Sie, Herr Kommissar Füle. Ich will damit beginnen, dass falsche Annahmen zu falschen Kostenschätzungen führen. Wir haben derzeit keine sinkenden Zahlen im Bereich der Asylbewerber, sondern deutlich steigende Zahlen.

Wir erleben derzeit auch einen massiven Anstieg des Missbrauchs des Asylrechts, bei den Versuchen, in ein Land der Europäischen Union zu kommen. Wenn man von falschen Annahmen ausgeht, nämlich dass durch das Bestreiten des Erstverfahrens in höher qualifizierter Form Kosten in weiteren Instanzen gespart würden, geht man automatisch davon aus, dass alle Mitgliedstaaten sozusagen ein schlechtes Erstverfahren haben. Das ist aber nicht der Fall. Wenn man die Standards insgesamt erhöht, dann bedeutet es in der Konsequenz, dass dadurch Kostensteigerungen kommen werden. Eine Erhöhung der Qualitätsstandards für alle miteinander und auch die Komplizierung von Verfahren ich bin gerne bereit darüber zu diskutieren in der praktischen Realität führen zu mehr Kosten. Darum bitte ich noch einmal ganz herzlich darum, wirklich die Bedenken der Länder ernst zu nehmen, denn die praktischen Berichte aus den Ländern sind zu Teil da und werden auch gegeben.